Señora Presidenta, señor Comisario, yo quiero, ante todo, felicitar a la ponente por su excelente trabajo, porque, más allá de los 146 millones acordados, que esperamos tengan un efecto multiplicador ocho veces mayor, esta iniciativa tiene un importante valor simbólico. Como ha explicado la ponente, vamos a destinar fondos a microproyectos de energía sostenible que permitirán no sólo concretar objetivos tan importantes como el incremento de la seguridad del suministro y la reducción de las emisiones de CO 2 sino también alcanzar un objetivo con un impacto muy directo en la ciudadanía la reducción de la pobreza energética. El texto que hoy vamos a votar también es relevante porque introduce un instrumento financiero innovador. Este mecanismo ayudará a vencer la resistencia de las entidades financieras hacia este tipo de proyectos, puesto que podrán contar con el respaldo de instituciones financieras internacionales. Por último, debemos congratularnos, una vez más, por haber demostrado la suficiente flexibilidad para respetar las buenas prácticas creadas en los Estados miembros para articular el despliegue de las energías renovables y la eficiencia energética.